Lejos de tomar las medidas necesarias para evitar esta tragedia, como establecer vías legales y seguras para llegar a Europa, conceder visados humanitarios y, sobre todo, cumplir la legislación internacional en materia de acogida, la propuesta estrella del Consejo y de la Comisión Europea es sustituir la agencia Frontex por una nueva agencia, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que podrá intervenir en diferentes Estados miembros para blindar fronteras, incluso sin el consentimiento de estos Estados, que criminaliza a las personas migrantes, recogiendo sus huellas dactilares y otros datos de carácter personal como si fueran delincuentes una agencia con la que pretenden intervenir también en terceros países. Este nuevo organismo es en realidad una agencia de deportación para devolver a las bombas y al alambre a quien ose poner un pie en Europa. Este organismo no responde a ninguna autoridad política democráticamente electa. La falta de transparencia y la falta de control sobre el respeto de los derechos humanos han sido criticadas hasta por la Defensora del Pueblo de la Unión Europea.

Parece que ustedes han decidido que la mejor manera de parar el auge electoral de la extrema derecha es abanderando ustedes mismos esas políticas xenófobas.